Señor Presidente, sabemos lo que ha significado el duro golpe al proyecto europeísta y al futuro del conjunto de los británicos del referéndum de hace unos días. Pero sabemos que es el momento de mirar hacia delante, de poner todas nuestras fuerzas en dar respuesta a la incertidumbre que tienen muchos ciudadanos europeos.

Y tenemos que decir alto y claro que la única manera de recuperar el control es construyendo una Europa auténticamente federal, con un Gobierno europeo que sea capaz de gestionar la globalización, que sea capaz de poner en pie políticas sociales y un Estado del bienestar europeo. Y que este Parlamento sea el foco, el centro del debate político en Europa.